Signora Presidente, onorevoli colleghi, condivido in gran parte le priorità che ha individuato il relatore, a partire dalla crescita sostenibile, alla lotta contro i cambiamenti climatici, all'azione per le piccole imprese e la ricerca, all'aiuto per l'Africa per aiutare veramente là dove c'è un problema, ovvero quello dell'immigrazione, e bisogna utilizzare delle risorse, tutte le risorse disponibili e, soprattutto, alla lotta contro la povertà, la povertà dei cittadini europei. Il punto fondamentale è capire se si riuscirà a fare a meno di un contributo maggiore degli Stati membri faccio un in bocca al lupo al relatore e a questo Parlamento per riuscire a farlo e, siccome noi vogliamo dare un segnale proprio ai cittadini, chiediamo tutta una serie di spending review e di tagli, soprattutto alla spesa amministrativa, a partire dai privilegi dei deputati e dei commissari, dove dovremmo tagliare decine di milioni di EUR, fino ai contratti per le locazioni, dove possiamo individuare tagli per 300 milioni di EUR, fino ad arrivare ai contributi ai partiti e alle fondazioni, 70 milioni di EUR, che potremmo veicolare a queste voci e magari veicolare ancora di più di quanto chiede questo Parlamento.